Signor Presidente, onorevoli colleghi, noto con soddisfazione che il Consiglio riconosce che la crisi in Libia richiede la piena attenzione dell'Unione europea, che non può limitarsi al ruolo di osservatore. Io credo che siamo stati troppo a lungo latitanti e contraddittori. Mi auguro davvero che il Mediterraneo torni ad essere centrale nell'azione di questa nostra Unione. Però vorrei soffermarmi oggi sul capitolo della crescita e dell'occupazione, in particolare sul FEIS. Le linee guida sono condivisibili ma vorrei approfittare anche della presenza del Presidente Juncker per sottoporre a lui quella che ritengo una cosa imprescindibile, ossia io sono convinta che sia necessario assicurare all'interno del comitato per gli investimenti la presenza di esperti settoriali con conoscenza specifica della situazione dei mercati geografici di intervento. Questa presenza è fondamentale, signor Presidente, per permettere proprio al suo piano di intervenire nei settori dove i benefici per il mercato europeo sono maggiori nel breve e nel lungo periodo, assicurando allo stesso tempo il raggiungimento di obiettivi di coesione dell'economia europea. Quello che voglio dire è che il comitato per gli investimenti deve operare nel senso di promuovere la coesione economica europea a livello sociale e territoriale, pur rispettando la scelta di non allocare geograficamente le risorse. Noi raggiungeremo gli obiettivi di sviluppo e crescita solo se le nostre scelte, se le scelte che saranno operate, saranno in grado di ridurre gli squilibri tra le diverse regioni dell'Unione.